Je suis d'accord pour dire que le travail des enfants à Madagascar est inacceptable, mais, chers collègues, quand il a fallu voter une loi sur la due diligence obligatoire, c'est à dire le devoir de vigilance des entreprises, la droite le groupe Renew, le groupe PPE a voté contre!

Quand il a fallu établir la traçabilité des minerais du sang, le groupe PPE et le groupe Renew en partie, pas tous ont voté contre!

Excusez moi, mais travailler contre le travail des enfants et faire une résolution qui n'est en rien contraignante, c'est de la simple hypocrisie!